ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um rannsókn á þróun valds og lýðræðis sem

þetta mál um völd og lýðræði og vil með leyfi forseta vitna í það sem fram kom í ríkisútvarpinu í speglinum í maí á þessu ári margir fullyrða að völd stjórnmálamanna víða í heiminum hafi minnkað verulega síðustu tíu til tuttugu árin í kjölfar hnattvæðingar og almenns frelsis á markaði en völd banka og fyrirtækja aukist að sama skapi spurningin er sú hvort sú þróun sé hættuleg lýðræðinu eða eru minnkandi völd stjórnmálamanna kannski eins konar þroskamerki lýðræðisins sextíu árum eftir seinni heimsstyrjöld á mánudag sögðum við frá því að þýska rithöfundurinn günter færast héldi því fram í ræðu í síðustu viku að lýðræðinu sem þjóðverjum var fært fyrir sextíu árum stafi um þessar mundir mest ógn af því að völdin í þjóðfélaginu hafi að miklu leyti færst frá stjórnmálamönnum og í hendur þeirra afla sem stýra efnahagslífinu þingræðið sé orðið eins konar deild í kauphöllum sagði hann öllu er stýrt af bönkum og fyrirtækjasamstæðum það er ekki að undra sagði hann að æ fleiri skuli fá það á tilfinninguna að einhver samráðsöfl efnahagslífsins hafi alla þræði í hendi sér og að þingkosningar séu bara

að inntaki til út á það sem fram kom í þessum tilvitnuðu orðum rithöfundarins en í tillaga er kveðið á um að það er lagt til að fram skuli fara rannsókn á þróun valds og lýðræðis í íslensku samfélagi könnu verði áhrif þeirrar þróunar síðustu tuttugu árin og metið hvaða áhrif hún kann að hafa á komandi árum markmiðið er að fá fram sem gleggsta mynd af því hvort þrískipting ríkisvalds sé orðin óljós í framkvæmd og meta áhrif þess á lýðræðisþróunina og samfélagið í heild einnig verði skoðað hvort völd embættismanna geti aukist meira en eðlilegt getur talist og hvaða áhrif fjölmiðlar hafi haft á þróun stjórnmála og samfélagið í heild við rannsóknina verði jafnframt lagt mat á hvort og að hve miklu leyti völd hafa færst frá kjörnum fulltrúar til einkaaðila meðal annars með breytingum á efnahagslegu valdi í krafti tilfærslu eigna og fjármagns og hvort ákvarðanir og fjárfestingar stórra valdablokka í atvinnu og fjármálalífi hafi nú verulega meiri áhrif en áður á afkomu og þróun þjóðarbúsins lagt verði mat á framhald þessarar þróunar fyrir efnahags og atvinnulíf og með tilliti til eigna og tekjutilfærslna í þjóðfélaginu virðulegi forseti eins og heyra má af þessu er verulega mikið í fang færst að fara í slíka úttekt sem hér er lögð til en engu að síður ætla ég að þetta sé viðfangsefni sem nauðsynlegt er að tekið sé á og alþingi hafi frumkvæði að því að slík rannsókn á þróun valds og lýðræðis í þjóðfélaginu fari afla það hafa orðið miklar breytingar og hræringar í efnahagslífinu

þjóðfélag eins og noregur danmörk og svíþjóð ráðist í sambærilegar úttektir með athyglisverðri niðurstöðu ég vil nefna hér áður en ég held lengra að ég tel líka mikilvægt að þróunin verði skoðuð út frá áhrifunum á valdahlutföll kynjanna í þjóðfélaginu

fyrir um þetta hafa verið umræður í þjóðfélaginu að undanförnu og ástæða er líka til þess að rifja upp svar sem ég fékk frá hæstvirtur viðskiptaráðherra á síðasta þingi þar sem fram kemur að sé litið til stjórnenda lífeyrissjóða og stjórnenda í atvinnulífi og fjármálalífi eru þar í forustustörfum yfir níutíu prósent karla en innan við tíu prósent konur ég vil halda þessu til haga þessari hlið á málinu vegna þess að í allri lýðræðisþróun og lýðræðisuppbyggingu er mikilvægt að skoða málin líka út frá sjónarhóli jafnréttis kynjanna í stjórnmálalífi og atvinnulífi og hallar þar verulega á að því er varðar atvinnulífið þó að vissulega sé þróunin jákvæð allt að því er varðar þátttöku kvenna í stjórnmálum þó að vissulega megi gera þar betur ég nefndi að það hefði farið fram sambærileg rannsókn og hér er lögð til í noregi danmörku og svíþjóð og hvatir þeirra rannsókna í danmörku og noregi voru þær miklu breytingar sem höfðu orðið í þessum löndum með aukinni alþjóðavæðingu og vegna breytinga á umsvifum í atvinnu og fjármálalífi og það eru þær forsendur og rök sem ég dreg fram fyrir því að nauðsynlegt sé að það fari fram þessi úttekt niðurstaða norsku rannsóknarinnar var meðal annars að breytingar á umsvifum á markaði höfðu leitt til meiri fákeppni og að fulltrúalýðræðið væri í tilvistarkreppu og niðurstaðan bæði í danmörku og noregi var sú að

ljóst og hefur að vísu ítrekað verið rætt hér líka í þingsölum að þrískipting ríkisvaldsins hefur með árunum þótt verða óljósara í framkvæmd og rætt er um að ákvarðanir sem máli skipta fyrir þjóðarbúið séu í auknum mæli að færast frá vettvangi stjórnmálanna yfir á vettvang fjármála og atvinnulífs þá telja margir að völd embættismanna hafi aukist verulega og kjörnir fulltrúar þjóðanna hafi fært þeim meira vald til ákvörðunar en eðlilegt getur talist í tillögunni er jafnframt lagt til að metið sé vald fjölmiðla og áhrif þeirra á samfélagsþróunina en í sambærilegri rannsókn sem unnin var í þessum norrænu ríkjum sem ég áður nefndi var sá þáttur einnig hluti viðfangsefnisins flutningsmenn telja að brýnt sé orðið að leggja mat á þessa þróun og fá af henni heildarmynd þannig að hægt sé að bregðast við ef ástæða þyki til með rannsókn sérfræðinga væri hægt að leggja mat á hvort slík tilfærsla hafi orðið á valdmörkum þeirra þriggja valdþátta sem stjórnskipunin byggist á að stoðir lýðræðis og góðrar stjórnskipunar í landinu hafi veikst ég held að mikilvægt sé virðulegi forseti að leggja mat á þetta jafnframt er lagt til að varpað verði skýru ljósi á þróun valds og eignasamþjöppunar og hvaða áhrif meiri háttar ákvarðanir stórra valdablokka í fjármála og atvinnulífi hafi haft og geti haft á atvinnulífið á afkomu heimila og þjóðarbúið í heild í framhaldi af þessari rannsókn væri ástæða til þess að skoða hvort tilfærsla fjármagns og valds hafi leitt til verulegrar gliðnunar á eigna og tekjuskiptingu í þjóðfélaginu og stuðli að aukinni stéttaskiptingu sem ég tel veigamikinn þátt í þeirri rannsókn umræðan hér á landi hefur snúist um hvort löggjafarvaldið sé sífellt að veikjast á sama tíma og framkvæmdarvaldið styrkist þar er átt við framsal alþingis á valdi í lögum og víðtækar reglugerðarheimildir framkvæmdarvaldinu til handa auk þess sem löggjafarvaldinu sé gert stöðugt erfiðara að sinna eftirlitshlutverki sínu með framkvæmdarvaldinu

segja að handhöfn bæði framkvæmdarvalds og löggjafarvalds sé hjá ríkisstjórn með forsætisráðherra í broddi fylkingar í flestu sem einhverju máli

þegar þessu er haldið fram að hand bæði framkvæmdarvalds og löggjafarvalds sé hjá ríkisstjórn með forsætisráðherra í broddi fylkingar í flestu sem máli

skoðaði þetta mál í fyrra þegar það var fyrst lagt fram að beiðni flutningsmanna og tók saman stutta lýsingu á þessum rannsóknum sambærilega sem ég vitnaði til sem fram hafa farið um þróun valds og lýðræðis i noregi danmörku og svíþjóð en rannsóknirnar í þessum löndum beindust að stöðu valds og lýðræðis við upphaf tuttugustu og fyrstu aldar hvati rannsóknanna voru þær breytingar sem höfðu orðið á viðkomandi samfélagi með aukinni alþjóðavæðingu og breytingum á skyldum ríkisvaldsins til dæmis vegna minni afskipta af viðskiptalífinu

niðurstaða rannsóknarinnar var þó á þann veg að danska þingið þá hefði aukið völd sín á kostnað framkvæmdarvaldsins meðal annars með aukinni sérhæfingu þingmanna auk þess sem fjöldi minnihlutastjórna í danmörku hefur haft þessi áhrif sem er athyglisvert það er ekki síst kannski athyglisvert fyrir okkur íslendinga sem höfum búið við samsteypustjórnir lengst af það væri út af fyrir sig hægt að hafa langt mál um þessa tillögu en ég hafði nú framsögu fyrir henni á síðasta þingi þar sem þátt tóku í þeirri umræðu að mig minnir þingmenn úr öllum flokkum og það kom fram mjög jákvæð afstaða til þessarar tillögu frá þingmönnum allra flokka og er full ástæða til þess að ætla að þingið og sú nefnd sem fær mæli til umfjöllunar geti tekið með jákvæðum hætti á þessu máli og að þessari rannsókn verði

á síðasta þingi var málið sent til umsagnar og ég vil kannski

así taldi að hér væri um að ræða mjög brýnt rannsóknarefni fyrir íslenskt samfélag stofnanir þess hagsmunasamtök og aðila á markaði félagsvísindadeild háskóla íslands taldi að mjög mikilvægt væri að gera ítarlega og vandaða rannsókn á lýðræði og valdi á íslandi slíkar rannsóknir hafi verið gerðar á undanförnum árum í noregi danmörku og svíþjóð orðrétt segir síðan í umsögninni með leyfi forseta ljóst er að norrænu rannsóknirnar varpa mikilvægu ljósi á stöðu lýðræðisins í þessum löndum og eru nauðsynlegur grundvöllur upplýstrar umræðu um framtíð lýðræðiskerfanna og margvíslegan vanda sem ýmsir telja að þau standi frammi fyrir jafnframt hefur komið í ljós að sambærilegar upplýsingar sárvantar um ísland þó ýmsar rannsóknarniðurstöður íslenskra stjórnmálafræðinga undanfarin ár hafi komið að góðu gagni í umsögn mannréttindastofnunar háskóla íslands kemur fram að stofnunin telji rannsóknina þarfa í ljósi þeirra þjóðfélagsbreytinga sem orðið hafa á undanförnum áratugum og álitaefna sem vaknað hafa um tilfærslu valds ekki aðeins á milli þriggja þátta ríkisvaldsins heldur einnig frá ríkisvaldinu til annarra sviða samfélagsins bent er á þátt sem vert væri að rannsaka það er hvaða áhrif það hefur á vernd mannréttinda að vald hefur færst í ríkum mæli á hendur annarra en handhafa ríkisvaldsins orðrétt segir síðan með leyfi forseta ljóst er að hætta á því að mannréttindi séu skert stafar því ekki aðeins frá ríkinu heldur einnig frá valdamiklum aðilum á vettvangi einkaréttarins sigurður líndal prófessor sendi einnig umsögn um tillöguna en þar kemur fram að hreyft hafi verið mjög þörfu máli sem alþingi ætti að gefa fyllsta gaum jafnframt er í þeirri umsögn bent á að athuga beri hvort til greina komi að semja við háskólastofnanir um verkið til dæmis lagastofnun og félagsvísindastofnun háskóla íslands virðulegi forseti eins og heyra má af þessum umsögnum þá er ekki bara það að þetta þingmál hafi fengið jákvæðar undirtektir hér í þingsal heldur frá flestum þeirra umsagnaraðila sem fjölluðu um þetta mál sem undirstrikar mikilvægi og þýðingu þess að í þessa rannsókn verði ráðist með rannsókn sérfræðinga er hægt að leggja mat á hvort slík tilfærsla hafi orðið á valdmörkum þeirra þriggja valdþátta sem stjórnskipunin byggir á að stoðir lýðræðis og góðrar stjórnskipunar í landinu hafi veikst og gangi gegn eðlilegri lýðræðisþróun virðulegi forseti ég vonast eftir því að þessi tillaga fái jákvæðar undirtektir hér í þingsal og í nefnd þeirri sem fær málið til meðferðar og þetta þingmál komi aftur til kasta þingsins þannig að þingið fái tækifæri til þess að taka afstöðu til þessarar tillögu ég legg til virðulegi forseti að þessi tillaga gangi til annars umrog háttvirtrar allsherjarnefndar